Deuxième élément c'est vrai qu'il est important que nous soyons capables d'amener les résultats de nos recherches sur le marché et donc d'être aussi bons en innovation que nous pouvons l'être en recherche. Nous savons que, de ce côté là, l'Europe a des progrès à faire.